Wir haben dafür ja auch die WTO und den und wir bemühen uns wirklich, nicht nur multilateral, sondern auch plurilateral die Dinge in die richtige Richtung zu bringen. Glauben Sie, dass es möglich ist, auch mit Iran hier eine dementsprechende Grundlage zu schaffen, dass unsere Betriebe, dass die Wirtschaft sich gerade dort mit den kleinen und mittleren Betrieben zusammenfinden kann und auch auf beiden Seiten für eine friedliche Lösung sein wird?